Chcela by som však využiť túto príležitosť, aby som upozornila na niektoré problémy v súvislosti s projektmi, ktoré financuje. Hoci počas krízy sa navýšil objem úverov poskytnutých bankou a tiež sa rozšírilo jej pôsobisko, otázky ohľadom udržateľnosti jej projektového financovania pretrvávajú. Často sú totiž financované projekty s negatívnymi sociálnymi a environmentálnymi dopadmi. A hoci EBRD v priebehu posledných rokov zvýšila financovanie projektov energetickej efektívnosti, stále pokračuje aj v investíciách do úplne odlišného spektra projektov.